Chciałbym wskazać na dwie zalety tego programu, chociaż jest ich mnóstwo. Po pierwsze, bardzo wyraźne podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw poprzez, chociażby, przeznaczenie aż 70 budżetu Europejskiej Rady ds.

I po drugie, zmniejszenie luki badawczej. To, co jest bardzo trudne do zaakceptowania w Unii Europejskiej, to to, że są kraje, które mają potężne pieniądze na innowacyjność, badania i rozwój, i te, które mają z tym problem.